frumvarpið er samið af nefnd sem ég skipaði í janúar tvö þúsund og sex til að endurskoða lög númer hundrað tuttugasta og þriðja desember nítján hundruð fimmtíu og tvö um íslenskan ríkisborgararétt í nefndinni sátu alþingismennirnir guðrún ögmundsdóttir bjarni benediktsson og guðjón ólafur jónsson auk kristínar völundardóttur sýslumanns á hólmavík fanneyjar óskarsdóttur lögfræðings í dóms og kirkjumálaráðuneytinu og hauks guðmundssonar skrifstofustjóra í ráðuneytinu sem jafnframt var formaður nefndarinnar nefndin kallaði eftir sjónarmiðum ýmissa aðila og fékk á sinn fund fulltrúa frá rauða krossi íslands alþjóðahúsi útlendingastofnun og ríkislögreglustjóra þá fékk nefndin tölfræðigögn frá þjóðskrá sem birtast í viðauka með frumvarpinu með hliðsjón af þeim gögnum fylgir innfelld spá um fjölda nýrra ríkisborgara á næstu árum miðað við tilteknar forsendur þannig að ég tel virðulegi forseti að þetta fruvmarp hafi verið unnið af kostgæfni og vandvirkni og tel að þessar breytingar eða tillögur að breytingum sem hér eru fluttar eigi eftir að styrkja stöðu íslenskra ríkisborgara og okkar sem þurfum að vinna að því að veita íslenskan ríkisborgararétt enda þótt lögum um íslenskan ríkisborgararétt númer hundrað nítján hundruð fimmtíu og tvö hafi verið breytt fimm sinnum frá árinu nítján hundruð áttatíu og tvö hefur ætíð verið um að ræða lagfæringar og breytingar á einstökum atriðum það er raunar umhugsunarefni að við afgreiðslu þessara breytinga hefur aldrei komið til verulegra umræðna um þennan málaflokk hér á alþingi ég taldi því nauðsynlegt að skipa þá nefnd sem ég gat um til að fara yfir þennan málaflokk með það fyrir augum að breyta ýmsum ákvæðum til samræmis við lagaþróun hér og í nágrannaríkjum og með tilliti til breyttra aðstæðna hér á landi það verður ekki fram hjá því litið að fjölgun útlendinga sem hér hafa sest að er svo mikil að hún hefur gjörbreytt aðstæðum í þessum málaflokki og kallar á yfirferð yfir ákvæði laganna nefndin var eins og áður segir skipuð þremur þingmönnum tilnefndum af allsherjarnefnd og þremur embættismönnum í dómsmálaráðuneytinu og undirstofnunum þess og frumvarpið er samið af nefndinni gerð er grein fyrir helstu breytingum í almennum athugasemdum við frumvarpið og eru þær í stuttu máli þessar í fyrsta lagi er lagt til að samræma og tengja saman þau skilyrði sem útlendingar þurfa að uppfylla til að fá búsetuleyfi á íslandi og þau skilyrði sem þeir þurfa að uppfylla til að öðlast íslenskt ríkisfang í lögum um útlendinga númer níutíu og sex tvö þúsund og tvö eru sett fram skilyrði þess að umsækjandi geti öðlast búsetuleyfi á íslandi bent hefur verið á að þau skilyrði sem lögin setja fyrir þessum réttindum séu á margan hátt strangari en skilyrði laga um ríkisborgararétt því geti verið hagfelldara fyrir útlending að sækja um ríkisborgararétt en búsetuleyfi í frumvarpi þessu er mörkuð sú meginstefna að umsækjendur hafi þegar uppfyllt skilyrði búsetuleyfis og fengið það útgefið þegar sótt er um ríkisborgararétt auk þess verða umsækjendur að uppfylla frekari skilyrði meðal annars varðandi dvalartíma á íslandi áður en til álita kemur að veita þeim ríkisborgararétt eðlilegt þykir að þessi mál séu í samhengi þannig að útlendingar sem hér setjast að fái fyrst tímabundin dvalarleyfi þá búsetuleyfi og að lokum ríkisborgararétt í öðru lagi er í frumvarpi þessu hnykkt á þeirri meginreglu að valdheimildir til veitingar íslensks ríkisfangs eru að meginstefnu frá alþingi svo sem verið hefur frá fornu fari þegar alþingi samþykkti með lögum númer sextíu og tvö nítján hundruð níutíu og átta að veita dómsmálaráðherra heimild til að veita íslenskan ríkisborgararétt með stjórnvaldsákvörðun var um frávik að ræða frá þessari meginreglu lagt er til að því fráviki verði nú markaður skýrari rammi um leið verði kveðið á um að dómsmálaráðherra geti ávallt ákveðið að vísa umsókn um ríkisborgararétt til ákvörðunar alþingis margvísleg rök hníga að því að haldið sé í þetta forræði þingsins á málaflokknum og ofangreindar ákvarðanir séu undanskildar sviði hefðbundins stjórnsýsluréttar í þriðja lagi eru lögð til nokkur ný skilyrði þess að veita megi íslenskt ríkisfang með stjórnvaldsákvörðun

gjaldfærni umsækjanda og því að hann hafi ekki stofnað til ógreiddra skattskulda svo sem nánar greinir í athugasemdum um viðkomandi ákvæði það atriði sem mestu mun breyta í framkvæmd er það skilyrði að umsækjendur skuli að meginstefnu hafa sýnt fram á nokkra kunnáttu í íslensku mikilvægt er að um leið og þetta skilyrði er sett verði framboð á íslenskukennslu fyrir útlendinga bætt verulega frá því sem verið hefur nýleg ákvörðun um að stórbæta framboð á íslenskunámi fyrir útlendinga er því í raun forsenda þess að unnt sé að leggja þetta til þetta skilyrði nær til allra umsækjenda en heimilt er þó að veita undanþágur frá því svo sem nánar greinir í athugasemdum við ákvæðið í fjórða lagi er lagt til að sett verði nýtt ákvæði inn í lögin sem lýtur að því þegar umsækjandi veitir rangar upplýsingar við umsókn um ríkisborgararétt er mælt fyrir um refsiábyrgð og missi íslensks ríkisborgararéttar við þær aðstæður virðulegi forseti í bréfi nefndarinnar sem fylgdi frumvarpinu kemur fram að nokkuð var rætt um tvöfaldan ríkisborgararétt rætt var um að leggja til að fallið yrði frá því að viðurkenna tvöfaldan ríkisborgararétt að minnsta kosti að því er varðar þá sem taka upp íslenskt ríkisfang ellegar sækja um ríkisfang í öðru ríki en ekki náðist samkomulag um þetta atriði í nefndinni ég tel fyllstu ástæðu til þess virðulegi forseti að þessi hlið málsins verði rædd ítarlega hér í þinginu við afgreiðslu þessa máls sú breyting var gerð á lögunum um íslenskan ríkisborgararétt fyrir fjórum árum að falla frá því að íslenskir borgarar afsöluðu sér íslensku ríkisfangi þegar þeir taka upp ríkisfang annars lands í framkvæmd hafði fram að þeim tíma ekki verið gerð sú krafa að útlendingar sem fengu íslenskan ríkisborgararétt afsöluðu sér sínum fyrri ríkisborgararétt en fram til nítján hundruð níutíu og átta var það einungis alþingi sem veitti ríkisborgararétt við afgreiðslu hér í þinginu komu ekki fram efasemdir um þessa breytingu og raunar voru það eingöngu dómsmálaráðherra og formaður allsherjarnefndar sem tóku til máls sú mikla fjölgun sem orðið hefur á umsóknum um veitingu íslensks ríkisborgararéttar er í sjálfu sér eðlileg afleiðing þess að sífellt fleiri útlendingar hafa kosið að setjast hér að ég vil ítreka að þessi mikla fjölgun sem fyrirsjáanlegt er að muni enn halda áfram næstu árin kallar á að við tökum afstöðu til ýmissa álitamála á þessu sviði það er staðreynd að með bættum samgöngum og breyttum viðhorfum býr vaxandi hópur fólks tímabundið í útlöndum jafnvel um nokkurra ára skeið án þess að ætla sér neitt annað en að snúa aftur til síns heima þetta á bæði við um íslendinga erlendis og marga þá útlendinga sem hér dvelja ég tel ekki sjálfgefið að allur þessi hópur eigi að fá að bæta við sig íslensku ríkisfangi án þess að hann hafi tekið um það ákvörðun að setjast hér að til framtíðar í dómsmálaráðuneytinu finna menn fyrir því viðhorfi af hálfu margra umsækjenda að íslenskur ríkisborgararéttur sé ekki annað en viðbótarréttindi sem menn sækja um til dæmis til að geta ferðast áritanafrjálst til ýmissa ríkja frekar en að menn líti svo á að í veitingu íslensks ríkisfangs felist gagnkvæm skuldbinding um að viðkomandi skuli teljast íslendingur jafnt í eign augum og annarra ég hef einnig veitt því athygli ég hef frétt um að efasemdir hafa vaknað í einstökum ríkjum vegna fjölmennra hópa ríkisborgara þeirra sem er að finna í fjarlægum löndum án sýnilegra tengsla vegna rúmra reglna um ríkisfang

er mjög misjafnt hvernig ríki haga löggjöf sinni að þessu leyti og ýmis ríki hafa endurskoðað löggjöf sína um þetta efni nýlega mörg ríki hafa valið þá leið að sporna gegn því að menn fái ríkisborgararétt sem viðbótarréttindi en viðurkenna þó tvöfalt ríkisfang í ákveðnum tilvikum ef hljómgrunnur er fyrir því hér á þinginu að taka þennan þátt málsins til endurskoðunar er mikilvægt að vandað sé til verka og ekki gengið of langt ekki verði hróflað við tvöföldum ríkisborgararétti neins sem þegar hefur fengið hann þá tel ég rétt og sanngjarnt að miða við ákveðna gagnkvæmni í þessu efni þannig að við horfum sömu augum á þá íslendinga sem vilja taka upp erlent ríkisfang og á útlendinga sem vilja fá íslenskan ríkisborgararétt ég er líka sjálfur eindregið á þeirri skoðun að við eigum að viðurkenna tvöfaldan ríkisborgararétt í ýmsum tilvikum barn sem á eitt íslenskt foreldri og eitt erlent ætti að geta fengið ríkisborgararétt þeirra beggja að minnsta kosti ef þau hafa bæði raunveruleg tengsl við sín heimaríki þannig að þau séu fædd þar og uppalin til dæmis á hinn bóginn þykir mér orka mjög tvímælis að fjölskylda sem flust hefur tímabundið á milli landa án þess að segja skilið við upprunaríkið með þeim hætti að vilja sleppa ríkisborgararétt þar eigi að geta bætt við sig öðru ríkisfangi einnig hef ég efasemdir um þann möguleika sem er að finna í okkar löggjöf á að halda íslensku ríkisfangi lifandi í erlendri fjölskyldu kynslóð eftir kynslóð þótt lítil eða engin tengsl

grunni við ísland virðulegi forseti ég legg til að þetta frumvarp fari nú til háttvirtrar allsherjarnefndar sem taki það til umræðu og ég mælist eindregið til þess við nefndina að hún fjalli um þessar hugmyndir um tvöfaldan ríkisborgararétt og velti því fyrir sér hvort ef til vill sé ástæða til að bæta inn í frumvarpi og gera að lögum ákvæði sem taka á því máli ekki síður en þeim brýnu álitaefnum sem tekið er á í frumvarpinu að öðru leyti